... Karmen Furman, izvolite. Hvala lepa za besedo. Torej zahteva za odreditev parlamentarne preiskave za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij, ki naj bi sodelovali pri pripravi in izvedbi političnega in kazenskega pregona zoper nekdanjega župana Mestne občine Maribor in člana državnega sveta Republike Slovenije, Franca Kanglerja, in drugih, je po mojem mnenju milo rečeno sporna. Zakaj? Ker ugotavljanje politične odgovornosti in pravosodnih funkcionarjev v absolutno presega ustavne in zakonske pristojnosti zakonodajne veje oblasti. V pravosodju namreč ni nosilcev javnih funkcij, ki bi bili politično odgovorni Državnemu zboru. Glejte, takšen poskus uvedbe parlamentarne preiskave ni le grob poseg v vladavino prava, gre tudi za poskus rušenja ustavno določenega ravnovesja med zakonodajno in pravosodno vejo oblasti. Porušenje tega ravnovesja zagotovo predstavlja nevarnost resnih negativnih družbenih posledic, ki bi se lahko odražale tudi na širši mednarodni ravni. To se kaže že s tem, da se zaradi te zahteve odzvala skupina držav proti korupciji pri Svetu Evrope, tako imenovani GRECO, in odredila nujno oceno delitve pristojnosti med zakonodajno in pravosodno vejo oblasti v naši državi. Takšna obravnava pred to mednarodno inštitucijo je našo državo postavila v neko skupino tistih držav, kjer prihaja do tako hudih odstopanj od evropskih protikorupcijskih standardov, da je potreben takojšnji nujen odziv oziroma neka reakcija. To pa je za ugled Slovenije na mednarodni ravni res ne more pomeniti nič dobrega. Na vse to opozarja tudi mnenja, ki ga je pripravila Zakonodajno-pravna služba. In sicer pravi: Četudi se prvi del odredbe izrecno sklicuje na obravnavo pregona zoper Franca Kanglerja in druge, je iz drugih delov zahteve razvidno, da je edini poudarek le na osebi Franca Kanglerja in da, in dostavek in drugi ni nikjer subjektivno pojasnjen in razčlenjen, kar zaradi visoke osredotočenosti vzbuja dvom o tem, ali zahteva vsebuje zadostna utemeljitev, da gre za zadevo javnega pomena, ki je kot glavni pojem določena s prvim členom Zakona o parlamentarni preiskavi. Zadeve javnega pomena so zadeve, ki niso povsem osebne ali zasebne. In zadevajo širšo skupnost, torej družbo. Gre torej za pojave in ravnanja, ki ne zadevajo le posameznike, ampak širšo skupnost in vplivajo na življenje neke skupnosti in prizadenejo skupne vrednote, skupno dobro . Predmet preiskave je omejen z ustavnimi pristojnostmi državnega zbora, zato ne sme posegati v ključne pristojnosti izvršilne in sodne veje oblasti oziroma drugih državnih organov. Iz odredbe izhaja, da naj bi se preiskovalna komisija osredotočala na ugotavljanje politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij, ki naj bi sodelovali pri političnem in kazenskem pregonu Franca Kanglerja, oziroma na to, kdo od nosilcev javnih funkcij naj bi naročil posamezna procesna dejanja v različnih fazah kazenskega postopka. Namen parlamentarne preiskave je ugotavljanje in raziskovanje dejanskih stanj, ki bodo podlaga za sprejemanje pravnih in političnih odločitev Državnega zbora. Zato predmet parlamentarne preiskave ne more biti poljuben, temveč mora biti določen v okviru ustavnih pristojnosti Državnega zbora. Omejitev na ustavne pristojnosti Državnega zbora pomeni, da predmet parlamentarne preiskave ne sme posegati niti v izključne pristojnosti izvršilne oblasti niti v pristojnosti sodstva. Posamezne faze postopkov kazenskega pregona, ki so vključene v prvi del zahteve, spadajo v izključno pristojnost državnih tožilcev, ki so pristojni za pregon teh kaznivih dejanj ter tudi sodišč. Glede zakonitosti, pravočasnosti dela in pravilnosti strokovnih odločitev državnih tožilcev glede na uveljavljeno politiko pregona pa Zakonodajno-pravna služba opozarja, da se to presoja v okviru strokovnega nadzora. Ta se izvaja znotraj državnega tožilstva, ker nevestno, nepravočasno, neustrezno, malomarno opravljanje tožilske službe je opredeljena kot hujša disciplinska kršitev, za katero se disciplinskem postopku lahko izrečejo disciplinske sankcije. Zato konkretna ravnanja državnih tožilcev ne morejo biti predmet parlamentarne preiskave. Zakonodajno- pravna služba pravi tudi, da je treba enako ugotoviti tudi glede dopustnosti parlamentarne preiskave konkretnega kazenskega pregona v tistih fazah, za katere je pristojno sodišče. S tem, ko bi preiskovalna komisija pravno ocenjevala konkretne pravnomočno končane sodne postopke, bi nedvomno prekoračila svoje pristojnosti, kot je Ustavno sodišče izrecno opozorilo v svoji odločbi številka dvesto štiriinštirideset skozi devetindevetdeset. In v njej napisalo, da iz Ustave izhajata dve pomembni omejitvi preiskovalne dejavnosti Državnega zbora. Z odreditvijo parlamentarne preiskave mora biti na eni strani spoštovano načelo delitve oblasti in na drugi strani seveda posameznikove ustavne pravice. Zdaj, jaz sem si šel to odločbo dvesto štiriinštirideset skozi devetindevetdeset prebrat. In Ustavno sodišče tu pravi, da je ustavna omejitev parlamentarne preiskovalne dejavnosti v razmerju do sodstva v načelu neodvisnosti sodstva, torej sto petindvajseti člen Ustave. Ker je tudi sodstvo kot ena izmed treh vej oblasti vpeto v sistem vzajemnega nadzora, omejevanja in sodelovanja, so problemi delovanja sodstva kot celote in razvojni trendi v sodstvu lahko predmet parlamentarne preiskave. Dolgotrajnost sodnih postopkov je lahko en tak primer. Iz načela neodvisnosti sodstva pa izhaja prepoved, da bi druga veja oblasti sprejemala odločitve, ki se nanašajo na odprte sodne postopke in ki lahko kakorkoli vplivajo na oblikovanje mnenja v posamičnem primeru. Pri tem ni bistveno, v kakšni obliki poskuša parlament vplivati na odločitev sodišča. Predmet odločanja v parlamentu in zato tudi predmet parlamentarne preiskave iz enakih razlogov ne more biti zakonitost in primernost posamičnih sodnih odločb ter sodnih postopkov. Nadaljujem. Sodniki ne morejo biti v postopku parlamentarne preiskave zaslišani o vprašanjih, ki so oziroma so bila predmet odločanja o sodnem postopku. Taka prepoved izhaja iz prvega odstavka sto štiriintridesetega člena Ustave, ki določa imuniteto sodnika glede mnenja, ki ga je dal pri odločanju o, v sodišču. Ustavno sodišče o tej odločbi, ki se je nanašala na konkreten primer, šlo je pa za parlamentarno preiskavo glede poslovanja enega podjetja in preiskavo o sumu zlorabe javnih pooblastil procesu lastninskega preoblikovanja in privatizacije nekdanje družbene lastnine. In je povedalo, da je očitno, da je preiskovalna komisija s tem, ko je ocenjevala konkreten, pozor, konkreten, pravnomočno končan sodni postopek, prekoračila svoje pristojnosti. Preberite si odločbo, je na spletu in je zanimiva. Tudi glede ugotovitev domnevnega nezakonitega upravljanja in vodenja evidenc policije, Zakonodajno-pravna služba opozarja na možne kršitve, načela delitve oblasti, zlasti v deveti, enajsti in dvanajsti točki, opisa zadeve javnega pomena kaže na izvajanje kontrole postopkov nadzora nad učinkovitostjo, ažurnostjo in zakonitostjo dela pristojnih v policiji. To ni v pristojnosti Državnega zbora, kajti celovit, sistematičen in načrten nadzor izvaja nad policijo Ministrstvo za notranje zadeve. Zakonodajno-pravna služba opozarja tudi, da je besedilo zahteve na nekaterih mestih tako splošno, da se zastavlja vprašanje dejanskih meja, v okviru katerih sme komisija opravi določeno zadevo. Če vsebina zahteve ni opredeljena nesporno in določljivo, lahko preiskovalna komisija v dvomu o vsebini predmeta parlamentarne preiskave sicer zahteva odločitev Državnega zbora, vendar bi to povzročilo zastoj pri izvajanju parlamentarne preiskave, vprašljiva pa bi bila lahko tudi zakonitost dotedanjega delovanja komisije. Včeraj je kolega iz opozicije pri obravnavi amandmaja o Zakonu o nadzoru državne meje lepo pohvalil Zakonodajno-pravno službo in jim je namenil veljavo tako na strokovnem področju kot na avtoriteti sami. In je dejal, da ima koalicija v zadnjem času očitno težave z razumevanjem prava in da imamo odlično skupino, ki sestavlja skupino pravnikov, tudi z najvišjimi akademskimi naslovi, ki sestavljajo Zakonodajno-pravno službo. S tem se seveda tudi jaz samo strinjam. Ne. In nekako naivno sem upal, da se bodo kolegi iz opozicije tudi danes imeli nekako visoko mnenje o strokovnosti Zakonodajno-pravno službe, ampak sem nekako razočaran. Danes namreč mnenje opozicije o Zakonodajno-pravni službi čudežno nima več včeraj tako opevane avtoritete in strokovnosti. Ker če bi jo imela, potem se mi danes tukaj ne bi pogovarjali. Po svoje pa je o tej zadevi zgovoren tudi redosled aktivnosti Državnega sveta pri zahtevi za parlamentarno preiskavo. Najprej je bila podana zahteva o parlamentarni preiskavi, ki je bila uvrščena na na, na predlog dnevnega reda desete seje, torej te, sledil je predlog Državnega sveta za umik te točke z dnevnega reda in nato je sledil še umik predloga Državnega sveta za umik te točke z dnevnega reda. Malce komplicirano, ne, ampak veste, veliko pa pove to o saj zadevi in seveda tistemu, ki zmore, hoče ali pa želi razumeti. Hvala lepa. Hvala lepa.